Señora Presidenta señor comisario, señor ministro Schmit, desde la Comisión de Empleo hemos hecho un informe propositivo para una situación que sigue siendo crítica. Crítica, porque un año más tenemos que decir que la recuperación económica sigue siendo lenta y frágil. Tenemos que seguir hablando de que las bolsas de desempleo siguen, un año más, en una situación totalmente insoportable desde el punto de vista social y desde el punto vista económico una situación de desempleo que también conduce a cada vez más europeos al desempleo de larga duración, que alumbra las bolsas de pobreza de hoy, pero, sobre todo, empieza a alumbrar las bolsas de pobreza futuras. Y también el problema de la desigualdad porque, según el informe de la OCDE, todavía hoy hay más gente que acumula más riqueza a costa de más gente que acumula más situaciones de extrema dificultad. La bolsa de hoy, la brecha entre el 10 que más tiene con respecto al 10 que menos tiene en la Unión Europea se ha multiplicado en algunos países hasta por siete, y eso se debe fundamentalmente a unas políticas injustas desde el punto vista fiscal, en detrimento de las políticas redistributivas desde el punto de vista social, y también, cómo no, a la falta de calidad en el empleo, a la precarización del empleo en el conjunto de la Unión Europea.

Porque hablamos de desempleo juvenil, pero tenemos una Garantía Juvenil infrafinanciada

hablamos de pobreza laboral, pero la Comisión bloquea el marco europeo de salarios mínimos. Los ciudadanos no necesitan palabras, ni análisis.